Het debat hier, in het Britse Lagerhuis, in het Amerikaans Congres over wat te doen met Syrië, al dan niet militair ingrijpen en wat daar de consequenties van zouden zijn, is oprecht.

Afwegingen worden gemaakt, niemand heeft het definitieve antwoord.

Het debat echter over wat te doen met alle vluchtelingen uit Syrië en ín Syrië, vind ik minder oprecht in de Europese Unie. Vandaag komen de eerste honderd Syrische vluchtelingen aan in Duitsland. Dat is voor honderd mensen goed nieuws. Dat geldt voor Libanon en Jordanië en voor Turkije natuurlijk niet, maar voor honderd zielen is het goed nieuws. In Nederland wordt gestecheld over vijftig asielzoekers.